Doamnă președinte, recentele declarații ale ambasadorului rus la Copenhaga, potrivit căruia toate țările participante la sistemul antirachetă NATO vor fi ținte ale Rusiei sunt declarații extrem de grave, care nu trebuie să treacă neobservate de Comisia Europeană, ci, dimpotrivă, trebuie să constituie o preocupare majoră la nivelul acestei instituții. Comisia Europeană nu poate aștepta ca SUA să facă întotdeauna primul pas și să reacționeze în fața agresiunii reprezentanților administrației ruse, cu atât mai mult cu cât aceste declarații vizează direct țări membre ale Uniunii Europene și ale NATO, precum România și Polonia.

Tocmai de aceea, sunt de părere că este nevoie de un efort conjugat al Uniunii Europene și al SUA în fața atitudinii manifestate de Rusia, astfel încât aceasta să înțeleagă că pacea și securitatea în regiune sunt inviolabile, iar răspunsul în caz contrar va fi pe măsură.